Panie przewodniczący! Przyjęcie traktatu lizbońskiego kończy historyczny proces dużego rozszerzenia Unii Europejskiej o dziesięć nowych państw członkowskich. Proces ten zaczął się w latach dziewięćdziesiątych, a kończy się zgodą na zmiany instytucjonalne, które dostosowują Unię do nowej rzeczywistości.

To też dobry moment, aby udowodnić obywatelom sceptycznie nastawionym do projektu europejskiego, że Unia żyje, zmienia się, a przede wszystkim, że reaguje na problemy ludzi.

Istnieje jednak obawa, że zamiast skupić się na tym, zdominuje nas dyskusja na temat rozwiązań formalnych i personalnych kogo wybrać na jakie stanowiska?